Signor Presidente, onorevoli colleghi, il riferimento nella relazione approvata alla necessità che l'Unione europea si doti di un impegno più elevato e vincolante per il 2030 sul livello di incidenza delle energie rinnovabili nel mix energetico comunitario la rende senza dubbio più forte sul piano politico. La diversificazione del mix energetico europeo si basa su una vasta gamma di tecnologie per le energie rinnovabili, che possono garantire una maggiore indipendenza dell'Unione dall'importazione di energia, oggi ancora troppo forte, e una più ampia autonomia dalle fonti energetiche convenzionali nonché un sostegno concreto alla ripresa industriale, in particolare delle industrie energivore in crisi, quali quelle per esempio in Italia che riguardano la regione dalla quale vengo che è la

In secondo luogo, una maggiore diversificazione garantirebbe più sicurezza nell'approvvigionamento energetico e una più forte sostenibilità ambientale della produzione di energia. Non bisogna dimenticare infine, nell'attuazione di queste politiche, che la distribuzione di parchi eolici e pannelli voltaici può essere impattante sul paesaggio e di conseguenza sull'industria del turismo nelle piccole comunità e nelle isole.